Het is duidelijk dat de klimaattop van volgende week in New York ons een uitstekende nieuwe kans biedt om te bouwen aan een wereldwijde coalitie om die opwarming alsnog aan te pakken.

Dat ontslaat ons Europeanen echter niet van de morele plicht om daar toch op het hoogste niveau aanwezig te zijn.